Voorzitter, nu de rook van het conflict in Noord Afrika gedeeltelijk is opgetrokken, vindt het EP het tijd om de handelsbetrekkingen met deze regio weer aan te trekken.

Ik zal u op weg helpen om deze vraag te beantwoorden.

In datzelfde Tunesië overweegt men om het aangaan van relaties met de staat Israël strafbaar te stellen en dit in de grondwet te verankeren. In Egypte is het helaas niet beter.